Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je crains que, derrière les beaux mots aux consonances presque poétiques de ciel unique européen, se cache en fait un dangereux projet visant à libéraliser à outrance et à privatiser les services de surveillance du transport aérien. Ce projet, au nom des mots que vous employez vous même ici de concurrence et de compétitivité, est de déstructurer les structures de régulation, de navigation et de surveillance qui ont fait la preuve de leur efficacité, comme la Direction générale de l'aviation civile en France et ses équivalents européens. Vous appelez cela l'harmonisation, or cela s'appelle le démantèlement, pour ouvrir la porte à un service de contrôle aérien privatisé à bas prix, avec moins de salariés, sous statut précarisé et sous payés, qui aboutira malheureusement à un abaissement du niveau de sécurité pour les voyageurs. Au nom de la sécurité de l'aviation aérienne, au nom de la vie des qui n'a pas de prix, je crois qu'il faut abandonner ce dangereux projet et rediscuter avec les États et les syndicats. Si l'on recherche un abaissement des coûts, recherchons du côté des coûts financiers et des rémunérations des actionnaires. En aucun cas, on ne doit prendre de risque avec la sécurité, avec les vies humaines.